Prizval ozbrojené jednotky Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, aby mu pomohli nastoliť poriadok v krajine. Z hľadiska rozhodnutia oprávnenej autority krajiny je, myslím si, možné rozmiestnenie bezpečnostných síl Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive asi rešpektovať. Znepokojenie však vyvoláva postup bahrajnskej administratívy voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý si plnil svoju etickú povinnosť a ošetroval zranených po zásahu bezpečnostných zložiek. Rovnako, prebiehajúce represie voči účastníkom demonštrácie a ich aktivistom vyvolávajú obavy o kultúrne a civilizované riešenie politických nezhôd. Viacerí vládcovia z arabského sveta považovali za správne ukázať svojim politickým odporcom svoju moc a silu. Múdrejší a rozhľadenejší vládcovia však volia umiernený dialóg s predstaviteľmi nespokojného ľudu a z titulu svojich pozícií ponúkajú riešenia a východiská, ktoré môžu pokojnou cestou v dialógu, s rozumnými dohodami, dospieť k vyriešeniu problémov.